Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, úvodem bych rád poděkoval paní Estrelové a paní Lullingové za jejich zprávu. Oceňuji jejich úsilí a podporu, kterou Evropský parlament věnoval návrhům Komise, jež tvoří součást balíčku opatření v oblasti souladu mezi pracovním a rodinným životem přijatého loni na podzim. Dosažení souladu mezi pracovním, rodinným a soukromým životem je, jak víte, jednou z priorit plánu Komise pro rovnost žen a mužů. Posílení politik zabývajících se touto problematikou má zásadní význam pro zvýšení účasti žen na trhu práce, zvládání problémů souvisejících s měnícími se formami rodiny a se stárnutím populace a podporu rovného zacházení pro muže a ženy. V této souvislosti se domnívám, že je nezbytné zlepšit právní úpravu v oblasti mateřské a rodičovské dovolené. Stejně tak je nanejvýš důležité zlepšit situaci samostatně výdělečně činných žen. Mám velkou radost z pokroku, jehož bylo dosaženo v případě obou legislativních návrhů Komise. Těší mě též, že jednání mezi sociálními partnery ohledně rodičovské dovolené byla úspěšná. Doufám, že ještě před letními prázdninami budu moci předložit formální návrh, na jehož základě se jejich dohoda stane závaznou. Dovolte mi ve stručnosti připomenout cíle návrhu Komise na změnu směrnice o mateřské dovolené prosazení vysoké úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví matek, povzbuzení žen k tomu, aby měly tolik dětí, kolik chtějí, a současná podpora účasti žen na trhu práce. V tomto ohledu usiluje návrh Komise především o prodloužení mateřské dovolené ze 14 na 18 týdnů, zvýšení mateřského příspěvku, aby mohly ženy přerušit zaměstnání a starat se o děti a přitom se cítily finančně zabezpečené, větší pružnost, která by měla být ženám poskytnuta, pokud jde o uspořádání mateřské dovolené a pracovní podmínky pro návrat do zaměstnání. Jsem si vědom obtíží při dosahování správné rovnováhy mezi zvyšováním ochrany a tím, aby tato dodatečná opatření byla pro zaměstnavatele a členské státy z ekonomického hlediska přijatelná. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Komise vítá mnohé pozměňovací návrhy Evropského parlamentu, které přispívají k posílení nebo vyjasnění návrhu.

Komise je též ochotna přijmout řadu dalších pozměňovacích návrhů, buď zásadně nebo v celém rozsahu. Vítám rovněž pozměňovací návrh, který by umožnil za určitých podmínek počítat rodičovskou dovolenou jako mateřskou dovolenou. Takové ustanovení by bralo ohled na rozdíly mezi členskými státy a vyšlo vstříc těm členským státům s rozvinutými systémy dovolené z rodinných důvodů, jako jsou např.

To by podle mého názoru oslabilo cíle návrhu Komise, jimiž je na prvním místě zvýšená ochrana matek a na druhém místě podpora účasti žen na trhu práce. Proto se přestože zcela podporuji váš návrh na zavedení ustanovení o otcovské dovolené nedomnívám, že současná směrnice, zaměřená na ochranu matek, je pro to vhodným nástrojem.

Navzdory tomu považuje Komise za správné zabývat se touto otázkou v budoucnosti, rovněž s ohledem na konečné znění dohody mezi evropskými sociálními partnery o rodičovské dovolené.

Musíme uznat, že situace matky, která si dítě osvojí, je rozdílná. Avšak stejně jako v případě otcovské dovolené považuje Komise za správné se touto otázkou zabývat později, zejména v souvislosti s rodičovskou dovolenou. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Komise vítá váš návrh na dvacetitýdenní mateřskou dovolenou. To je v souladu s logikou návrhu Komise, která umožňuje mít dovolenou více než 18 týdnů v několika různých případech. Avšak je třeba promítnout dopad tohoto prodloužení na ostatní ustanovení návrhu Komise pokud jde o kojení, žena s 18 týdny mateřské dovolené by měla dostatečnou dobu na to, aby své dítě kojila a nemusela tomu přizpůsobovat svou pracovní dobu. Za těchto okolností bych nebyl pro zavedení právní povinnosti týkající se úpravy pracovní doby kojících žen. Namísto toho bych vyzval členské státy, aby posoudily, zda nejsou zapotřebí další opatření, která by ženám umožnila pokračovat v kojení i po 18 týdnech mateřské dovolené. Podobně v případě mateřského příspěvku zavádí návrh Komise zásadu vyplácení platu v plné výši. Ve skutečnosti již tuto zásadu mnohé členské státy uplatňují.

Komise není nakloněna návrhu Parlamentu, který spočívá ve vyplácení platu v plné výši po určité období a v zavedení maximální výše pro zbytek mateřské dovolené, neboť to by matky odrazovalo od toho, aby mateřskou dovolenou čerpaly v celém rozsahu.

Komise má též za to, že některé pozměňovací návrhy buď oslabují účinky návrhu, nebo zavádějí příliš mnoho podrobností či přesahují obsah působnosti této směrnice. Tak je tomu například v případě pozměňovacího návrhu číslo 30 týkajícího se práva odmítnout práci v nočních hodinách. Domnívám se, že těhotná či kojící žena by měla mít možnost kdykoli odmítnout pracovat v noci, aniž by musela uvádět důvod.

V tomto ohledu Komise zastává názor, že je důležité specifikovat, že náhradu nelze omezit žádnou horní hranicí stanovenou na vnitrostátní úrovni.

V prvé řadě bych chtěl zdůraznit, jaký význam Komise tomuto návrhu přikládá. Je totiž nezbytné zlepšit situaci, pokud jde o rovné zacházení pro muže a ženy vykonávající samostatnou výdělečnou činnost, neboť v této oblasti jsou ženy málo zastoupeny v EU je pouze každý třetí podnikatel žena. Rovněž je nutné zlepšit situaci vypomáhajících manželů nebo manželek.

Těší mě, že stanovisko Evropského parlamentu a Komise se do velké míry shodují.

Dále se jedná o velký počet pozměňovacích návrhů, které může Komise přijmout v celém rozsahu nebo v zásadě.

Chtěl bych nicméně upozornit, že Komise nemůže přijmout pozměňovací návrh 14 týkající se sociální ochrany pro vypomáhající manžele nebo manželky. Je mi jasné, že to je pro Evropský parlament důležitý aspekt.

Především přístup na dobrovolném základě, zavedený v návrhu Komise, představuje v porovnání se současnou situací podstatné zlepšení. Návrh Komise totiž ukládá je to povinnost uložená zákonem členským státům aby vypomáhající manželé nebo manželky měli na požádání rovnocennou úroveň ochrany, jakou mají samostatně výdělečně činné osoby. Povinné zahrnutí vypomáhajících manželů nebo manželek do systému sociální ochrany by rovněž mělo významné finanční dopady. V době hospodářské krize je třeba usilovat o to, aby podnikům, a zvláště pak malým rodinným podnikům, nevznikaly proti jejich vůli další náklady. Proto si myslím, že je třeba dát vypomáhajícím manželům nebo manželkám možnost volby. A tento pozměňovací návrh by navíc velmi ztížil dosažení dohody s Radou.